Wij genieten, overigens samen met tienduizenden Europese ambtenaren, van vorstelijke vergoedingen, waarvan er een flink aantal niet meer te rechtvaardigen zijn.

Wij sluizen sinds 2004 massa's geld door naar zogenaamde Europese politieke partijen en stichtingen, inmiddels al in totaal zo'n 70 miljoen euro belastinggeld voor oversubsidiëring en navelstaarderij.